Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est comme l'histoire de cet homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Au fur et à mesure de sa chute, il répète, pour se rassurer jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien.

Les citoyens européens s'inquiètent à juste titre de leur alimentation et donc de leur agriculture et de leur environnement.

Ce nouveau scandale n'est pas acceptable, il démontre trois choses.